Daar moet de regering echt werk van maken. Ook van de hervorming van het rechtssysteem, samen met de internationale gemeenschap.

Wij mogen deze mensen echt niet aan hun lot overlaten.